Anyanyelvemen fogok beszélni, mert ceterum censeo, ezzel is tiltakozom az anyanyelvhasználatot korlátozó mindenfajta törvény ellen.

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Biztos Úr! Kedves kollégák! Evvel a krízissel kell mindannyiunknak valamiképpen megbirkózni. A krízis elbizonytalanította a befektetőket, megnehezedett a hitelezés, nőtt a munkanélküliség, csökkent a termelés. Tud e az Európai Unió erre válaszolni? Van e szava a klímaváltozás okozta veszélyekre, a terrorizmusra? Képes e megvédeni az Unió határait? Kellő méltányossággal fogadja e a menekülteket? A Parlament olyan költségvetést szeretne, amely igennel felel ezekre a kérdésekre, és ebben az akaratában a Parlament meglehetősen egységes. Nincsenek frakciókat megosztó nagy eltérések, és ezért én köszönettel tartozom, mint a jelentéstevő, az összes parlamenti frakciónak. A komoly eltérés a Tanács és a Parlament között van. A Tanács a krízis miatt a lehető legkisebb költségvetést szeretné, és a nemzeti parlamentek, nemzeti kormányok álláspontját tekintve ez tulajdonképpen érthető. De mi itt a Parlamentben úgy gondoljuk, hogy a Parlamentnek nagyon sok olyan eszköz van a kezében, amelyeket még hatékonyabban, még jobban, még nagyobb erővel kellene működtetni éppen annak érdekében, hogy a krízisen úrrá lehessünk. Mit jelent ez a számok nyelvén?

Föl kell tegyük persze a kérdést, hogy mi értelme van egy ötéves ciklusban, hétéves ciklusban ígéreteket tenni, hogyha azokat az ígéreteket soha nem tartjuk meg. Mert valóban ez a helyzet minden évben sokkal kisebb az éves költségvetés, mint amiről annak idején előre beszéltünk.

Az éves költségvetésekben kötelezettségvállalások is szerepelnek, és ezek jórészt betöltetlenül maradnak. Ma már több mint egy éves költségvetéssel vagyunk elmaradva, és évről évre ez a távolság nő. Okvetlenül szükséges tehát a kifizetési szintek emelése. Egyébként látszólag most ugyanaz a helyzet, mint minden évben a Tanács lefaragja a Bizottság tervezetét, a Parlament meg nagyobb számokat mond. De szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez nem teljesen így van. Nem sorról sorra, nem mechanikusan, nem ollócsattogtatással születtek meg ezek a javaslatok. A krízis miatt mindenkinek egy kicsit össze kell húznia magát, ezért bizonyos beszerzések esetén a Tanács takarékosabb számait támogattuk a Költségvetési Bizottságban. Másutt, például az egyes feladatokhoz rendelt munkaerő kérdésében azt is tekintetbe vettük, hogy milyen volt az adott feladat végrehajtása. Ugyanakkor ezen a téren könnyű tévedni, ha tévedtünk, nem akarjuk a programok végrehajtását akadályozni. Ha ilyen jelenség év közben bekövetkezik, mindenkor kész leszünk a korrigálásra, de kiállunk a jó végrehajtás és a pontos tervezés mellett. Vizsgálnunk kell, hogy az elköltött pénz meghozta e a hasznot, amelyet vártunk, elértük e a célt, amit kitűztünk magunk elé. A tájékoztatáspolitikával például nehéz elégedettnek lenni, de az elvesztett népszavazásoknak, az alacsony választási részvételnek persze sokkal több és bonyolultabb oka is lehet. Ezért hiba volna a tájékoztatásra szánt forrásokat beszűkíteni. Bizonyos sorokon némi tartalékképzést javasoltunk, amely könnyen felszabadítható abban a pillanatban, amikor a már folyó elemzések alapján elkészül egy ígéretes kommunikációs stratégia. A jövőben többet kell foglalkoznunk azzal is, hogy milyen mértékben valósultak meg a céljaink. Nemrégiben a Számvevőszék a tejágazat eredményességéről közölt egy tanulmányt, illetve a problémáiról. A Parlament azt várja, hogy a Bizottság a most következő módosító levélben körvonalazza a tejalap működését, erre egy különálló költségvetési sort és egy megfelelő összegű tartalékot tartunk szükségesnek. Egy olyan jogalapnak kell megszületnie, amely figyelembe veszi a Számvevőszék észrevételeit, és eredményesen járul hozzá az ágazat mostani problémáinak megoldásához. Tehát nemcsak pénzről van szó, hanem arról, hogy jobb és pontosabb legyen az ágazat európai uniós támogatása. Ezért azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a lehető legkevesebb egymással való csatározással próbáljunk egy jó és hatékony költségvetést megszavazni. Vannak vitáink, ez természetes. Egyes frakciók saját véleményüket, saját profiljukat is ápolják, ez is természetes. De a legfontosabb dolgokban egyet fogunk érteni. A tejalap esetében is sokkal fontosabb maga a tejalap, mint az, hogy végül is mekkora összeg lesz. A Költségvetési Bizottság egy kezelhető összegre tett javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!